Ovo izvješće pokazuje da postižemo rezultate kroz promjene u javnom sektoru, obrazovanju, poštivanju ljudskih prava, uspostavi pravne države, učinkovitog i neovisnog pravosuđa, borbi protiv korupcije, a sve su to preduvjeti društava koja se grade na povjerenju i u kojima je moguće osigurati mir i stabilnost te gospodarski rast i razvoj.

Sustav instrumenata EU a za vanjsko djelovanje moramo pojednostavniti, svi ste to posebno istaknuli, i jasnije povezati s očekivanim ciljevima te uspostaviti kvalitetnije praćenje postizanja rezultata. Zbog toga se potpuno slažem s konstatacijom povjerenika Mimice koji je istaknuo da instrumente moramo prilagoditi politikama, našoj misiji i ciljevima, a ne obrnuto politike instrumentima. Isto tako, postizanje rezultata mora biti iznad zadanog plana te je fleksibilnost u korištenju ključna.